Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Weißbuch zur Zukunft der EU gibt es mindestens ein Szenario, in dem die EU Kohäsionspolitik über Bord gehen würde. Dabei geht es doch dort um nicht weniger als um Solidarität, sozialen Ausgleich und wenn man so will um die Freiheit, in den Regionen sinnvoll zu investieren. Wer will denn ernsthaft all diese Grundwerte, die in der Kohäsionspolitik praktisch aufgehoben sind, entsorgen? Immerhin, das neue Reflexionspapier Globalisierung gestalten will dies nicht. Sie, Frau Kommissarin, kann ich nur unterstützen, wenn Sie immer wieder laut sagen Die Kohäsionspolitik ist kein Finanzinstrument, sondern eine Politik mit langfristig angelegter Zielstellung, nämlich der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Union. Und deshalb ist es meines Erachtens unsinnig, wenn wir den Instrumentenmix in der Kohäsionspolitik auf Kreditinstrumente verkürzen. Kohäsion das will ich deutlich sagen darf nicht zur kleinen Schwester des EFSI werden. Hören wir endlich auf, die Strukturfondsförderung, die Zuschüsse kleinzudiskutieren! Machen wir die Förderpolitik lieber praktisch effizienter, ermöglichen wir Kommunen und Projektträgern die Kofinanzierung und letztlich nachhaltige Erfolge! Das schließt natürlich die Förderpolitik insbesondere für grenzüberschreitende Bildungs Kultur Forschungs und Wissenschaftsvorhaben ein.